To jest czas konfrontacji. Izrael wykorzystuje te możliwości, jakie ma, choć one są nieprawne i pozaprawne. Ja byłem niedawno w Sderot i wiem, że od wystrzelenia rakiety, od ogłoszenia alarmu przeciwrakietowego jest 30 sekund, aby ludzie schowali się w schronach. Matka, która ma trójkę dzieci, musi wybrać, które dzieci weźmie ze sobą, żeby schować do schronu, bo inaczej rakieta może zabić ich wszystkich. Chciałbym, by ci wszyscy, którzy tak potępiają osadnictwo, potępiają decyzje, które nam się nie podobają, pamiętali, że są dwie strony konfliktu, żebyśmy dobrze rozdzielali to wszystko, co zasługuje na potępienie jeżeli uda się doprowadzić do stanu, w którym będzie dialog, będzie postęp. Dzisiaj nie ma dialogu, nie ma warunków do dialogu, a przyczyną jest to, że Izrael narażony jest konkretną bronią i konkretnym atakiem i narażeni są jego obywatele.